Doamnă președintă, nu am să mă refer la fond, am vrut doar ca, în baza acestui articol pe care dumneavoastră l ați spus, să mă refer la lucruri mincinoase spuse.

Colegul Cristian Preda, care, de altfel, a plecat din sală, și a folosit timpul de vorbire în această dezbatere extrem de importantă pe o temă foarte importantă, acuzându mă că aș fi pro rus. Eu sunt un pro european demonstrat în țară și aici, prin activitatea mea. Și în țară și aici am demonstrat acest lucru și cred că nu putem să dezbatem despre știri false alimentând colegii din Parlament, Comisia, Consiliul cu informații false. Și cred că este neetic, este un om care nu se bucură de nicio popularitate, nu mai face parte dintr un partid politic, este decredibilizat total și nu cred că este normal să acuze fără argumente. Și cred că ar fi bine să încercăm să găsim o soluție prin care cei care vin aici cu acuzații ar trebui să beneficiem și noi de prezumția de nevinovăție să vină și cu dovezi. Eu cred că aceasta ar fi calea etică într un forum, așa cum este Parlamentul European, și nu este prima dată când domnul Cristian Preda face acest lucru. Ar trebui totuși să rezumăm și să spunem celor care iau cuvântul să facă referire la subiectul în dezbatere. Este un subiect important și eu cred foarte mult în tot ce a spus și domnul comisar și Consiliul și mulți colegi de aici din cadrul dezbaterilor că noi, Uniunea Europeană, Comisia Europeană, Parlamentul putem să facem mai mult pentru evitarea știrilor false. De altfel, sunt membră a comisiei LIBE și știți și dumneavoastră sunteți membră că sunt implicată și am apreciat raportul din proprie inițiativă al Tanjei Fajon, care dorește să găsim împreună o soluție pentru combaterea știrilor false.